Dober dan. Hvala za besedo. Reševalci, gasilci in policisti na nujni vožnji, delajo za dobrobit vseh in glede na to, da rešujejo človeška življenja, in materialne dobrine, nimajo res nobenega namena, da bi pri tem poslanstvu povzročali nesreče in škodo. Vendar je v cestnem prometu preveč tveganih dejavnikov, predvsem človeških napak, ki vplivajo na to, da se nesreče vozil na nujnih vožnjah vseeno dogajajo. Če se nesreča zgodi, po veljavni zakonodaji o krivdi presodi policist, ki obravnava prometno nesrečo. Zoper poročilo in plačilni nalog lahko vsak posameznik sicer vloži zahtevo za sodno varstvo. O zahtevi odloči prekrškovni organ oziroma sodišče in vsak udeleženec ima zoper odločitev prekrškovnega organa možnost uveljavljanja sodnega varstva. Prekrškovni organ presodi o vseh dejstvih in okoliščinah prometne nesreče, v kateri je udeleženo vozilo na nujni vožnji. Že sedanji Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o prekrških omogočata, da prekrškovni organ oziroma sodišče postopek ustavi v skrajni sili, na primer, če je voznik reševalec na nujni vožnji povzročil nesrečo z materialno škodo z namenom, da bi rešil osebo, ki je doživela srčni zastoj. Problem je, da pogosto prekrškovni organ vozniku na nujni vožnji izreče mandatno kazen, in s tem tudi kazenske točke. Vozniki na nujni vožnji pa morajo potem zahtevati sodno varstvo tako, da sodišče presoja o vseh okoliščinah prometne nesreče. Praksi je večino postopkov na sodiščih potem ustavljenih, vseeno pa je za voznika na nujni vožnji to obremenjujoče, sodne obravnave, negotovost, pa tudi si ti vsa ta birokracija. Naš cilj bi moral biti, da bi bilo zahtev za sodno varstvo čim manj in bi prekrškovni organi že v prvi fazi ustavili prekrškovne postopke zoper voznike vozil na nujnih vožnjah. Potrebno je prisluhniti zahtevam reševalcev, gasilcev in tudi policije, da se voznikom na nujnih vožnjah ne bi izrekalo mandatnih kazni in kazenskih točk, ostala pa bi njihova materialna in kazenska odgovornost. Krivda za povzročitev prometne nesreče bi se ugotavljala, saj je to pomembno za udeležence nesreče tudi za poplačilo njihovih odškodninskih zahtevnikov. Zato bom predlog zakona podprla. Hvala.